Natuurlijk zijn ook wij teleurgesteld in de uitkomsten van de klimaattop, maar het is belangrijk dat wij niet vergeten dat we op bepaalde onderdelen wél historische stappen hebben gezet op het gebied van klimaatfinanciering, ontbossing, de 2 graden, al is dit onvolkomen, zoals u terecht zei. Wij hadden het natuurlijk graag veel ambitieuzer gezien zie onze resolutie maar dit zijn wel eerste stappen waarop we nu voort moeten bouwen. Het is ontzettend belangrijk dat we een diepgaande analyse maken van de bijdrage van Europa aan deze top, want op het cruciale moment was Europa afwezig.

We moeten nu wel de mogelijkheden die ook het nieuwe Verdrag van Lissabon biedt, gaan benutten. Er staan nu twee nieuwe vrouwen straks hopelijk in de frontlinie mevrouw Hedegaard en mevrouw Ashton.

Een 30 doelstelling, niet alleen gekoppeld aan Europese ambitie, maar aan een wereldwijde ambitie.